Aceasta trece cu vederea practicile antidemocratice ale aliatului său, dar devine extrem de riguros când vine vorba de evaluarea pregătirii pentru aderarea la Schengen a României și Bulgariei sau ridicarea restricțiilor de muncă pentru cetățenii europeni din noile state membre. Nepăsarea guvernului olandez este dovedită de faptul că acesta refuză să condamne campania rasistă a partenerilor săi extremiști din PVV, care au ajuns să dicteze politicile europene ale Olandei.

Acest lucru nu se aseamănă cu ceea ce s a întâmplat în Germania fascistă? Lunga tradiție democratică trebuie să oblige guvernul olandez să renunțe la acest populism ieftin.